Najlepša hvala za besedo. Spoštovani predsednik vlade! Vaša vlada je septembra na dan nastopa v lanskem letu štela ob vas še šestnajst ministrov. Sledili so odstopi, menjave, po dobrem letu vas je zapustilo kar pet ministrov, kar drugi pa za področje razvoja strateških projektov in kohezijo. Zdaj od odstopa doktorja Iztoka Puriča je minilo skoraj dva meseca, pa v državni zbor še vedno nismo prejeli vašega predloga z imenom novega ministra ali ministrice za to področje. Več kot očitno se vi ne zavedate, kako pomemben je ta resor. Gre za resor, od katerega je v največji mogoči meri odvisno, kako dobro mi črpamo evropska sredstva, in naj vas spomnim, spoštovani predsednik, ne gre nam dobro, niti najmanj ne. Smo šesti najslabši v Evropski uniji po črpanju evropskih sredstev. Če pogledamo številke, po šestih letih finančne perspektive smo počrpali do konca septembra zgolj osemsto dvanajst milijonov, kar pomeni tri cela ena milijarde, nekaj več kot šestindvajset odstotkov, tako da številke še zdaleč, da bi bile dobre. Jaz ocenjujem, da, gospod Šarec, vi več kot očitno se ne zavedate, da so ta evropska sredstva, ki jih imamo na voljo, še zmeraj kot neto prejemnica tako rekoč edina razvojna sredstva za državo in tudi izjemno pomembna razvojna sredstva za, lokalne skupnosti. In prav zaradi tega bi ravno vi kot predsednik vlade morali narediti čisto vse, da bi dejansko ta sredstva tudi počrpali. Danes, če pogledamo, imamo v Bruslju še vedno okoli dve celi tri milijarde evropskega denarja, ki ga žal še nismo uspeli dobiti v Slovenijo. In tudi to je denar, s katerim bi lahko zmanjšali razlike v razvoju posameznih regij, ampak več kot očitno to vam ni prioriteta. Več kot očitno se tudi ne zavedate dejstva, da je pred navi pred nami nova finančna perspektiva, da ravno sedaj potekajo izjemno pomembna pogajanja za novo finančno perspektivo dva tisoč enaindvajset-dva tisoč sedemindvajset. In ravno od tega je odvisno, koliko sredstev bomo dobili, za kaj jih lahko bomo porabili in kdaj bomo lahko začeli uporabljati. Spoštovani predsednik vlade, če kaj, bi ravno to morala biti vaša prioriteta. Mene zanima, kdaj bomo v državni zbor dobili ime novega ministra, ki bo pokrival kohezijo, in predvsem me zanima, zakaj z imenovanjem čakate toliko časa, in seveda tudi, kaj boste naredili, da bomo dejansko med šestimi najboljšimi državami po črpanju sredstev. Hvala.